Zdaj že lahko se normalno pogovarjava lepo, ne? In si gledala kako, v kaki film, kako serijo ali kaj takega v zadnjem času? Kaj si si dol potegnila ali si na kakem Netflixu gledala ali pa kaj takega? Imaš svoj ... Imaš svoj account? Aja. Pa midva s Špelo sva pa zdaj pred kratkim začela gledati Prison break, od znova. Ja, zdaj kar ... Ja, midva zdaj tudi kar nekaj, kar lep čas že nisem gledal, tako da sem že dovolj pozabil, da sem vedno malo znova presenečen, ko pride do kakšnega plot twista ali pa kaj. mislim, da smo na peti ali šesti epizodi komaj prve sezone. No, pa še druga sezona je kar zanimiva, meni se zdi, da potem, kaj jaz vem, četrta, peta sezona, tu nekje, da je že pol malo vse preveč se začne ponavljati isti vzorec, da se vse zakompliciral in pol more Michael biti tisti brainiac, ki pol vse nekako reši, in ne vem, pač ni, ni več tako zanimivo potem, vsaj meni, no. Michael Scofield. Ja, Špela je isto rekla, ja. Je pa gej, ne, kar je zanimivo, da more glih tako vlogo odigrati, ne. On je gej, ja, koliko jaz vem, Nisi vedela tega? Ja, jaz sem gledal enkrat, kako so snemali to v takem, da so neki zapuščen zapor so prenovili pa pač, potem je kazalo tisto zaodrje pa igralci so se predstavljali pa je bilo ful zanimivo videti igralce izven svojega karakterja, ki ga igrajo v seriji. Ne, ne, ne, čisto normalno, niti neji ne bi rekel, da je kje, če ne bi pač pol šel guglati, pa bi videl na internetu, da je gej. ke ga ne moreš imeti? Ker ga ne moreš imeti, ne? Ja. Ja, ne. Ja, zanimivo, ja. V glavnem, ja, to sva gledala ta Prison break pa pred tem sva gledala neke, zanimivo je, da sva zdaj zadnji mesec večinoma gledala neke zapore. Mogoče me bojo zaprli, ja. Pa nič takega, da bi mogla ti vedeti. počakaj zdaj, daj The queen's gambit. Ja, zanimivo. to pa ne vem, kaj je. Slišal sem že, ampak nisem pa še nikoli gledal. Menda, ja, ne vem. Jaz pa Brooklyna nikoli nisem gledal, sem pa gledal The Office. Ne vem, zakaj, ampak mi je The Office mi je boljši. To pa ne vem. glih zadnjič pogovarjala s Špelo, da je zdaj ogromno nekih tetih serij pa filmov, ko je gor na Netflixu, da ne vem, zakaj jih toliko dol davajo. Dol jih ful davajo, ja. Friendse, mislim, da so umaknili pa pa smešno je, ke imajo, recimo enkrat sva hotela iti gledat American, pa je od prvega do zadnjega pa je ni bilo enke, pol je bil drugi del, trojke spet ni bilo pol je bil pa četrti pa peti del pa spet šesti ali sedmi, ne vem, koliko jih je, spet ni bilo. Ne vem, ampak pač smešno mi je, ker je vseeno neka taka velika platforma, ko ima, verjetno na milijone uporabnikov, ki redno plačujejo te naročnine, imajo ful pomanjkanje nekaterih filmov pa serij ali pa so tako, saj pravim, luknjaste, ne moreš gledati od začetka do konca, ne. Ja, serverji so zgoreli. Ja, nič saj, koliko vem, niso edini, ko so imeli tam tiste serverje, ne, ker nekaj teh pol spletnih strani je zaradi tega bilo zrušenih pa nedostopnih, ampak ne vem pa, nisem nič bral o tem, kako dolgo bi naj kaj trajalo, da se zopet znova postavi. Ja, ne vem, sem pa gledal, da je, na Partis stvari, meni se zdi, da dobrih petindvajset procentov spletnega prometa na dan v celotni Sloveniji. Zdaj, odkar več ni Partisa, se je na tem grafu, ki meri ta spletni promet, opazilo, da je promet padel za petindvajset procentov dnevno. Se pravi Partis je dnevno v Sloveniji ustvaril petindvajset procentov spletnega prometa. Kar je ogromno, ja. Mislim najboljše, da se ne prekineva, ker ima pol Gaber več dela. Mi je zdaj smešno, ko te gledam z mikrofonom pa tete šajbe, zaradi tega, ker izgleda, ko da imaš masko gor. Ja. Ja. Ne, ne škiliš, meni se zdi, da ne škiliš. Drugače, drugače pa tudi ne škiliš. kaj ... Ja? Kaj ne zna škiliti? Ja, tako jaz znam samo eno. Saj nič hudega, saj važno samo, da pogovor teče, ne, po moje. Ne, saj jaz sem tudi prej po pomoti malo tapnil gor po mikrofonu. Tako da upam, da ne bo imel preveč dela. Moramo paziti. Zdaj ni po moje ni pravi trenutek, da ti pravim neke smešne stvari, ne. Zadnjič sem se s Špelo pa z njenim atijem pogovarjal, kake čudne besede mi gor izgovarjamo. Da imamo čisto neki svoji teti besednjak, čisto neke svoje totalno čudne neke izprijene take besede imamo. tako ko recimo rečeš, reče se cipresa, mi pravimo cimpresa. Cimpresa. Recimo, tako ko imaš, regrat, mi rečemo regrat ali pa regvant. Regvant, ja. Pa ... Ne vem, ampak mi imamo neko tako mešanico takih čudnih besed, ko nikjer drugje po moje ne moreš slišati. Ali pa recimo me zanima, če znaš ugotoviti, kaj pomeni, mimati se. Da se mimaš. Ja. Pa ni to, kar misliš, da je. Se pravi, da ne vem drug drugega oponašaš ali pa kaj takega. Recimo ... Podobno, recimo, ko gre en ... Ja. Recimo, ko gre en mimo drugega, ne, se ti z avtom pelješ, ne vem, v eno smer, nekdo na nasprotni strani se pa pelje v drugo smer, mi temu rečemo, da sta se mimala, ker gre en mimo drugega. Ja, dosti je takih besed, ja, pa recimo kora. Kora, ena kora sira, recimo. Ja, ampak kora pomeni ena ful debela velika rezina. Recimo, ja, nekaj takega. Neka ful debela kora, ne. Sir narežeš ful na tanko pol pa ne vem, reže nekdo, ki ne zna na tanko rezati, pa ne vem vreže fejst široko pa rečeš: "Kako koro si to vrezal?", ne. Ja, da je nekdo žlikav. Ja to pomeni, da si haklih. Tudi to, ja. Po moje, ja. Pa ja, kar, ja. Čeprav ne vem, imaš recimo haklih, špura, izbirčen, pa kaj jaz vem, kaj sem še prej rekel nekaj takega. žlikav recimo, ja, saj vse pomani isto, da si izbirčen. Daj mi ... pa mi rečemo, da ja. Ali pa recimo, babica govori ogromnokrat jedli ali pa jali. Ja, ker je tako malo ... Tudi meni ni kaj všeč, ja. Pa, je pa zanimivo, recimo pri Špeli pa pravijo blizi, namesto blizu. Rečejo blizi, ker imajo neke haloške korenine, se mi zdi, da. pa neje pravijo recimo. Res? Kako se piše? Dobro potem, okej. Ja, mogoče. Pa ne, ampak Haloze glih niso neke velike, če, mislim bolj v smislu tega, da se mogoče poznata ali pa kaj ali pa se poznajo iz, sorodniki, starši, kaj jaz vem. Dobro, saj oni tudi, od malega že, pač imajo pa neke tam sorodnike pa prednike menda, ja. Ja iz Maribora, ja. Oziroma iz okolice, no, iz Miklavža. sem vedel ne, po moje ne. Po moje ni bilo seksistično. Morava pa zdaj vseeno o nečem govoriti, da ne bova tiho. Če imaš kako tako temo? Nimaš nobene take teme? Pa ne ti imaš temo, ja, ker po navadi si ti tista, ko, ko ima skozi nekaj za povedati, zdaj pa ima neko temo, je pa lahko nekaj olive branch ekstendaš pa pol smo že na drugi, pa mislim, saj je kul, ne. Dobro, to je res, ja. Ka imaš? to je že pol tisto, ni to, kako je on rekel, nihilistični nihilizem, nekaj takega. Da več niti, niti niso več, kako bi rekel, ne verjamejo niti v nihilizem več oziroma nimajo več tega prepričanja? Nič še nisem, pravzaprav Klamfeju nisem niti odpisal na mail po moje, nazadnje kaj mi ga je on. In, kaj je rekel? Se pravi, zdaj Vezi je tvoj mentor? Nisi imela prej Nisi imela prej nekoga drugega? Jaz pa že kar lep čas nisem nobene knjige prebral. Verjetno že kako eno leto menda. Pa ja po eni strani, ja. Pa opazil sem, da marsikatere besede pozabim, se mi zdi, da mi je besednjak malo ne, recimo, tako kot se mi je zdaj zgodilo, ko nisem vedel, kako bi dokončal stavek, ne. Ja, mene tudi. Moti me recimo, ko bi včasih lahko kako drugače se kaj izrazil ali pa kaj na drugačen način povedal, ne, s kako drugo besedo opisal, pa vedno opisuješ z istimi besedami. To sem recimo opazil, da se mi je zdaj začelo dogajati, pa odkar ni faksa, se mi zdi, da sem pač večinoma sem doma ali pa pač te v Miklavžu in uporabljamo te domače besede, tiste preproste, ne, neka mašila pa to, in se mi zdi, da tisto pol dodatno oslabi besednjak, ker sploh ne rabiš nekih takih strokovnih besed kot pa recimo tu, ko smo prej bili na faksu pa smo se pogovarjali o, ne vem, o filozofiji, zgodovini, s profesorji si mogel malo paziti, kako se izražaš, kako besedo pač uporabiš, in je zdaj čisto drugače, ko tega ni. O čem pa? Ne. Kaj je nezanimivo ali ne veš točno, o čem se gre pa? so bolj druge pametne boljše teme ali kaj za pogovarjati? A taka tema je? Glasbo? Ka pa vem. Se mi zdi, da enako kot prej večinoma. Tisti neki rock, blues, ne vem osemdeseta, sedemdeseta, dvajseta, bolj take, je pa res, da zdaj tudi malo več poslušam pa niti ne to, kot da bi, da bi si samo dal predvajati to glasbo, ampak ker Špela rada posluša recimo tiste razne up-and-coming pevce, ko so na kakih raznih talent šovih ali pa kaj takega, zmagovalci in imajo neke zanimive take unikatne glasove ali pa recimo ... Njej je ful blizu, James Arthur ali pa Billie Eilish ji je ful všeč. ... Pa, kaj pa vem, no. Tu pa tam ima katero pesem, ko je malo tako catchy, razumem, zakaj bi jo nekdo poslušal, ampak, ni pa zdaj mogoče, da bi si ravno, če bi bil dolgčas, da bi bila to moja neka go to music. Malo je edgy, ne? Ja. Ja, jaz tudi ne, redko, ker je taki mogoče med bolj znanimi, ali pa zdaj trenutno, ko so, kaj jaz vem, bolj komerciala, da bi mi bil všeč. Imam vseeno rad tiste neke svoje, neko svojo izbrano zbirko izvajalcev pa tistih ustvarjalcev glasbenih, ko pač rad poslušam, no. Ja, to je zanimivo, ja. Tudi v redu, da si se zdaj začela klavir igrati, meni, saj pravim, tako kot sem prej povedal, mi klavir ful, ful mi je zanimivo, no, tako lep je, kaj pa vem. ko moraš po občutku preklopiti na neke druge tipke. Saj, ja, kupiti si ga moram prvo. Ja, ful so dragi, ja. Ka pa si bila kje v kakem kraju zdaj ali pa kaj takega, si šla na kaki roadtrip, trip, bilo kaj takega? Mislim fizičen trip, ne s kakimi tabletami pa ... Ne delaš tega? Ja. Ka pa tako po Sloveniji, mislim, ali pa kaj zdaj, ko je bilo malo bolj vse striktno pa. Saj tudi jaz ne, ampak mislim zdaj, ko so se že malo občine pa regije sprostile. Ampak prvo počakaj malo, da neo žarišče korone v Evropi, ne. Ker je ne znaš? Ker je ne znaš? Aja v angleščini? Res? Samo to je pa kar konkretno poseganje že v svobodo, ne. Da ti zabičajo, da moraš imeti doma masko. Mislim, saj so drugi načini kot pa, ne vem, kot pa preko teh aerosolov, ko jih gre, ki grejo iz usta pa nosu, da, da se okužiš, recimo s slino pa z dotiki, kaj jaz vem, ne, saj pa ... Verjetno če si v nekem skupnem gospodinjstvu uporabljaš skupne predmete pa skupne sobe, prostore, ne, da se lahko ... Tudi to, ja, logično. Ja, smešno je. Ja, midva s Špelo pa sva šla, sva šla v Prekmurje pa, na Kostanjevico na Krki, ne vem, ka je tisto, ali je Posavje, Zasavje, ne vem, ne bom rekel. Pa tako, zanimivo malo, saj ne vem, a je mestece, ne bom rekel, ali je kraj, ne vem, v glavnem na otoku je. In je na otoku je, na otoku. In je zanimivo, ker imaš take stare, neke iz dva dva mosta sta lesena, za gor in dol in sta, ko sem jaz tam prek gledal tista ograja dol, je to že bilo vse neko pirovo pa ubogo, da me je že bilo prav malo strah se z avtom prek peljati, no, ampak očitno drži, kaj jaz vem, čeprav ne izgleda, kot da bo dolgo. Ampak ja, zanimivo je, zaradi tega, ker ima vsaka svoja hiša ima neki tak mali pomol, pa imajo svoje take male ladjice ali pa kanuje pa se pač lahko okoli tega mesteca ali pač kraja, no, Kostanjevica na Krki, voziš po vodi, ne, kar zanimivo. Ja, v glavnem lepa je ful res. Občine pa regije so odprte že, že nekaj časa, ja. Ne ravno na morje, ne, zaradi tega, ker je tista Primorje v rdeči fazi, tako da. Lahko pa greš bilokam drugam po Sloveniji, izven regije svoje lahko greš prosto. To je mislim, da že en mesec. Ker vem, da midva sva šla, zdaj že verjetno kak slab mesec nazaj, sva šla v po Prekmurju, no. Sva šla gledat neki, porušen grad Maceno blizu madžarske meje, šla sva pol v neko, kako se reče že, neko jezero je, sem točno pozabil, kako se reče. pa tako malo sva šla na neki roadtrip, no, je bilo kar zanimivo, pol sva šla v, kam sva šla, nekaj, ful čudni kraji v glavnem, ne vem sploh, kako se jim reče, res. pa na neki Otok ljubezni, se mi zdi, ampak je vse zaprto, pač lahko se sprehajaš tam, ampak je, ne moreš, da bi se na neki kavi ali pa kaj ustavil, ne. Otok. Ni potok. pa nič pač, spredaj je neko tako mini parkirišče pa ne vem pač par avtov pa mogoče neki avtodom, pol pa greš preko nekega malega mostu pa prideš pa je neki srček ali nekaj takega pred tistim delom, drugače pa nič drugega, kot pa da se pač sprehodiš tam ob Muri pa pač gledaš depresivno zaprte lokale, ker pač je korona in ... Na Pag? Kako boš pa šla preko meje? Kako, kako boš pa šla preko meje? Lahko greš? Okej, imava še verjetno tri minute. Okej. No, povej, ja, kako boš šla. Ampak ne rabiš nekega potrdila, da greš preko meje? Ja, samo ni pol tako, da te mora nekdo prijaviti ali pa nekaj? Ker, no, mi smo se pogovarjali, da bi zdaj šli zopet ta sezonska dela, kaj so v rastlinjaku oziroma v sadovnjaku, da bi šli v Avstrijo, pa je kar striktno, no, koliko sem slišal, da moreš biti prijavljen, da če te dobijo brez nekega upravičenega razloga, da ti hočeš prečkati mejo, lahko dobiš kar konkretno kazen. In pač zaradi tega zdaj ne riskiramo, pa pač čakamo, kaj bo, če se bo kaj sprostilo, ampak se še po moje lep čas ne bo. Ja, pa ne vem, če je še vse. Lahko pa narediva neki dvominutni outro ali pa nekaj. Lahko še kaj poveva, ker po moje še imava nekaj malega časa, veš. Saj tako bo Gaber povedal, ko je konec. Ka imaš to neko igrico na P? Ka to si si zdaj zmislila, ali? Ne, prvič slišim. Nisem imel nobene take igrice na, za besede, ko sem bil mali. To je menda edina, kaj jo poznam, ja. To sem že slišal, ja, ampak nimam pojma, o čem se gre. No, okej. To je to. Pa pa.